Herr Kollege Häfner, ich muss jetzt in dasselbe Horn stoßen wie Kollege Dorfmann, aber ist Ihnen bekannt, dass auch in der Alpenkonvention die Verwaltung von den regionalen Hauptstädten aus geführt wird?